Od pewnego czasu obserwujemy w Unii ożywienie gospodarcze i poprawę koniunktury.

Zwiększeniu ulegają inwestycje. Niestety korzyści z tej sytuacji nie rozkładają się równomiernie pomiędzy obywateli Unii Europejskiej. Jesteśmy świadkami utrzymujących się, czy wręcz pogłębiających nierówności. Uważam, że aby wzrost gospodarczy był inkluzyjny i obejmował całe społeczeństwo, musimy przede wszystkim zadbać o dobrze funkcjonujący rynek pracy. Samo zmniejszenie bezrobocia to za mało. Praca musi być dobrej jakości. Zapewniać pracownikom stabilizację i bezpieczeństwo oraz odpowiednie wynagrodzenie. Należy też z całą stanowczością walczyć z nadużyciami, czyli przede wszystkim pracą niedeklarowaną, ale też z przymusową pracą na niepełny etat. Pracownicy muszą też mieć stworzone dogodne warunki do łączenia życia rodzinnego i zawodowego, aby móc pozostać aktywnymi także w sytuacji opieki nad dziećmi czy osobą zależną. Nie możemy zapominać też o najsłabszych członkach naszego społeczeństwa osobach niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych. Chętnym do pracy musimy zapewnić odpowiednie wsparcie i możliwości, natomiast pozostałym godne warunki do aktywnego starzenia się i udziału w społeczeństwie.